Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je m'associe complètement aux interventions de mes collègues et, en particulier, avec M.

Je ne peux que regretter que le Parlement n'ait pas été consulté avant qu'une décision définitive de révision ne soit prise. Le sujet de la transparence et de l'expertise est un sujet dont nous débattons de manière très régulière, en particulier au sein de la commission de la santé et de l'environnement, où j'ai une expérience à peu près comparable dans mon domaine à celle que Pascal Canfin vient d'exprimer.

Tout d'abord, celui de l'équilibre des groupes. C'est un sujet extrêmement important. Nous avons une composition très déséquilibrée beaucoup de très grandes entreprises, très peu de PME, et surtout le secteur industriel et pas la société civile. Or, ce poids des groupes a, évidemment, un impact sur les décisions que la Commission est amenée à prendre puisqu'elle s'appuie sur les rapports des experts.

Par voie de conséquence, le rééquilibrage en faveur d'une représentation de ce qu'est la société européenne est absolument indispensable et je ne vois pas, dans ces nouvelles règles, de proposition ni en faveur des PME, ni en faveur de la société civile. La seconde question est celle de la sélection des experts externes. Il est absolument indispensable que nous sachions, ou que vous sachiez tout au moins, parfaitement, qui est qui et d'où parle celui qui vous parle. Lorsqu'un expert se présente comme un expert indépendant et qu'il est en réalité le faux nez d'un lobby, il est clair que l'expertise qu'il donne ne peut pas être retenue comme étant un élément d'information probant. Il est donc absolument essentiel que l'encadrement et le contrôle des déclarations d'intérêt soient extrêmement fermes de manière à ce que si un expert intervient en tant qu'expert de l'industrie, au moins les choses soient claires. S'il intervient en tant que professeur alors qu'il est en réalité le représentant d'une industrie, alors les choses ne sont plus claires et elles ne sont pas admissibles. Je crois que la question des conflits d'intérêt est essentielle, nous en avons une nouvelle illustration avec un gros problème à l'Agence des médicaments dont, je pense, nous aurons l'occasion de reparler. Par voie de conséquence, Monsieur le Commissaire, je vous en supplie, faites en sorte que nous ayons à nouveau confiance dans les experts qui servent de support aux décisions qui sont prises.